virðulegi forseti ég beini fyrirspurn til hæstvirts menntamálaráðherra um lesblind hún er svohljóðandi fyrstu hver er fjöldi og hlutfall lesblindra barna í grunnskólum landsins sundurliðað eftir árgangi annars stendur til að endurskoða stuðning við lesblind börn í grunnskólum og ef svo er hvernig þriðja stendur til að endurskoða greiningarferli á lesblindu í skólum og ef svo er hvernig lesblinda er alvarlegt og útbreitt vandamál út um allan heim gera þarf mikið átak í menntun barna með dyslexía sem er samheiti yfir þær skyntruflanir sem lesblinda skrifblindu og erfiðleikar með stærðfræðinám er yfirleitt notað yfir og nær að mati þeirra sem til þekkja mun betur yfir þá fötlun sem dyslexía er talin eins og staðan er hefur alvarleg dyslexía og lesblinda verið ávísun á brottfall úr skóla nemendur hrökklast fljótt frá bóknámi í þeirri flokkun og röðun sem fer fram í skólakerfi okkar í gegnum samræmd próf og annað flokkast þeir sem taparar og hrökklast úr skólanum og líður illa þar það er alþekkt að börn og ungmenni sem þjást af lesblindu og dyslexíu eigi við alvarleg vandamál að stríða í menntun og það er fullyrt af mörgum sem til þekkja að dyslexía sé eitt alvarlegasta vandamál í menntamálum íslensku þjóðarinnar félagsleg vandamál þessara barna og ungmenna eru mikil sumir telja að að um ellefu prósent þjóðarinnar séu lesblind og tuttugu til tuttugu og fimm prósent hafi einkenni af lesblindu sem eru þrjátíu til sextíu þúsund íslendingar lesblinda eða dyslexía hefur verið tabú og lítið rætt um hana og ekki tekið nægilega vel utan um málið að sjálfsögðu þarf að finna bestu leiðirnar til að greina þennan vanda tæknileg úrræði og svo framvegis við erum að rannsaka þetta mjög vel hvaða aðferðir virka best í lestri og stærðfræði til dæmis kemur fram að lestrarkunnáttu íslenskra barna og sérstaklega drengja hrakar mjög á umliðnum árum við þurfum að fara í mikið átak til að ná utan um lesblindu og dyslexía þetta eru alvarlegar hindranir í námi börnunum líður illa þau fyllast vonbrigðum og reiði við upphaf skólagöngunnar sjálfstraustið hrynur þau verða oft einmana flýja út úr félagslegu umhverfi og upplifa sig mjög niðurlægð í því skólaumhverfi sem við flest þekkjum og þegar maður les lýsingu margra barna eða fullorðinna sem þjáðst hafa af dyslexía var hver dagur í skóla alger martröð við verðum að bæta líðan þessara barna í skóla virkja mannauð þeirra og þekkingu og búa til þannig skólakerfi að þau nái að þroskast þar og menntast eins og önnur börn við þurfum að vanda vel til úrræða og utanumhalds og þess vegna beini ég þessari fyrirspurn til hæstvirts menntamálaráðherra